Vous venez de parler de l'état de l'Union, mais l'état dans lequel se trouve l'Union européenne aujourd'hui est déplorable et, chaque jour, son impuissance apparaît plus flagrante. L'Union européenne, soyons en conscients, suscite déjà des sarcasmes sur la scène internationale. Elle ne suscite pas seulement la défiance de nos concitoyens, mais aujourd'hui, l'exaspération. L'exaspération légitime des peuples face à l'impréparation et au manque de coordination sur la crise sanitaire, et aussi face à cette autosatisfaction des institutions européennes, toujours aussi sûres d'elles mêmes. Votre plan de relance européen est une réponse conjoncturelle, éphémère, largement inopérante et surtout très coûteuse. La question, d'ailleurs, n'est pas de savoir combien nous allons toucher, mais combien nous allons payer et qui va payer. Encore et toujours, ce sont les mêmes qui paieront, les pays contributeurs nets, qui, évidemment, devront verser bien davantage qu'ils ne recevront. Vous avez évoqué les ressources propres comme étant la solution miracle, mais vous n'en avez pas parlé lors de votre long discours, il y a quelques instants. Vous avez contracté, au nom de nos nations, une dette exorbitante de 750 milliards d'euros. Mais qui peut croire une seule seconde qu'une taxe GAFAM, une taxe carbone ou une taxe plastique seraient susceptibles de parvenir au remboursement de cette dette? Vous n'apportez ni le calendrier, ni la méthode, ni aucune garantie pour le remboursement. Vous évoquez les transformations économiques qui seraient nécessaires, vous ajoutez des charges, des normes, des contraintes environnementales notamment, pour nos entreprises, pour nos industries, pour nos agriculteurs. Ils seront donc moins compétitifs face à une concurrence mondiale d'autant plus féroce que vous concevez l'Europe comme un marché totalement ouvert à tous les vents. A minima, il aurait fallu, en contrepartie, mettre en œuvre des protections de notre marché. C'est ce que vous refusez de faire même pendant la crise sanitaire, vous avez continué les négociations vers des accords de libre échange. Il faudrait libérer, c'est à dire faciliter la production, la créativité, les richesses et l'inventivité, et protéger, y compris d'ailleurs par des quotas, des droits de douane, des contingentements.

Ils n'assureront en rien l'avenir, l'indépendance et la prospérité économique de l'Europe ils fragiliseront encore davantage l'Europe sur la scène mondiale. Où est maintenant l'Union européenne face au défi migratoire? Nous attendons, sans grande illusion, la semaine prochaine, votre pacte sur l'immigration. Là encore, le constat est accablant l'asile est devenu une filière à part entière d'immigration clandestine.

Cela représente autant que la population du Danemark. Ils ne fuient pas la guerre, ils viennent pour des raisons économiques et ils savent que, par votre laxisme, ils pourront rester. Le laxisme provoque des drames et amplifie d'ailleurs la traite des êtres humains. Chaque drame humanitaire est devenu aujourd'hui le prétexte pour toujours plus de laxisme. Parce que vous annoncez aujourd'hui l'accueil de nombreux migrants de Moria, il y aura 100 Moria demain. C'est la fermeté et le contrôle des frontières, en amont, et l'expulsion systématique, en aval, qui permettront de protéger nos nations et surtout qui éviteront les drames et les morts en Méditerranée. Et puis, où est l'Union européenne face à la Chine? La crise sanitaire a révélé notre dépendance, notre vulnérabilité face au géant asiatique. Le sommet de lundi dernier a accouché d'une souris. Mme Merkel a théorisé la politique du millimètre, mais pendant ce temps, la Chine avance de plusieurs kilomètres. Elle conquiert nos marchés et achète nos ports et nos aéroports. L'Union européenne, elle, n'obtient rien rien sur l'accord d'investissement, rien sur les droits de l'homme, rien sur l'environnement. Vous faites de la morale la Chine, elle, fait de la politique et elle vous donne quelques miettes avec l'accord sur les indications géographiques. Où est l'Union européenne face à la Turquie?

Pendant ce temps, nous avons versé 50 milliards d'euros en 20 ans, par la Banque européenne d'investissement, par les fonds de préadhésion, par les fonds de maîtrise de l'immigration, sans parler de l'union douanière, qui permet à la Turquie de faire son commerce extérieur largement à destination du marché européen. Bref, Erdoğan nous insulte, nous méprise et nous submerge, et vous continuez de payer. Alors, Madame von der Leyen, vous avez dit tout à l'heure que vous refusez Europe first, mais alors, vous aurez Europe dead Parce que la vérité, c'est que nos concurrents et nos adversaires sur la scène mondiale vont profiter de ce manque d'ambition, de ce manque de volonté, de cette incapacité à rayonner. Vous vous donnez bonne conscience avec des normes environnementales draconiennes, mais vous tuez nos entreprises. Vous vous donnez bonne conscience en voulant accueillir encore et toujours plus de migrants, mais vous menacez la cohésion de nos nations et la sécurité de nos peuples. Vous vous donnez bonne conscience en donnant des leçons d'état de droit aux États membres qui ont pourtant le courage de défendre une civilisation. Vous vous donnez bonne conscience par des leçons de droits de l'homme à la Chine à la Turquie, et vous les laissez nous mépriser et nous ruiner. Ces coups de menton n'aboutissent qu'à l'affaiblissement collectif, à l'impuissance européenne.